Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta de Resolución porque creo que necesitamos un marco europeo que ofrezca más seguridad jurídica a la ciudadanía contra las discriminaciones que padece por razón de sexo. Este proceso se inició por una sentencia contra la tarificación de los servicios de seguros, pero nos descubre y recuerda que, en muchos ámbitos, el género sigue siendo una causa de discriminación visible, patente y tolerada. La discriminación afecta, además, desde el acceso a los servicios de salud al alquiler de la vivienda o a la actividad económica y emprendedora. En la civilizada Europa aún hay ámbitos en los que los estereotipos, las ideas preconcebidas, se imponen a los datos, a las evaluaciones objetivas y a los hechos.